Erdogan heeft een aantal ministers campagne laten voeren in het buitenland voor zijn referendum, ofschoon artikel 94 van de Turkse kieswet dat verbiedt.

Waanzin! Stop de onderhandelingen.